Cette situation porte atteinte à la crédibilité et à l'image de l'Union. Les citoyens perçoivent que l'Europe consacre beaucoup d'énergie et de moyens à rassurer les marchés, comme en témoigne le discours de M. Barroso ce matin, et qu'elle se mobilise de moins en moins pour porter secours aux populations les plus durement touchées par la crise. Cela alimente un sentiment d'injustice et de défiance à l'égard des institutions européennes, potentiellement explosif sur le plan social et démocratique. Notre assemblée a pris ses responsabilités, Monsieur le Commissaire vous l'avez dit la Commission également. Que les États y compris la France, dont les dirigeants pleurent des larmes de crocodiles sur ce dossier se mettent d'accord. S'ils le veulent vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire, c'est une question de volonté politique lundi, ce sujet est clos au Conseil des ministres de l'emploi et des affaires sociales.